Szinte az egész európai agrárium válságban van, amelyet nem csak a világgazdasági válság és visszaesés, a belső és a külső piacok beszűkülése okozott, hanem a KAP politikája is, az a neoliberális politika, amelyet az előző években az Európai Bizottság folytatott. Ez nagymértékben hozzájárult a jelenlegi válsághoz. Ha már most ilyen nagy jövedelmezőségi gondjai vannak az agráriumnak, mi lesz, ha az agrárköltségvetést 2013 után, ahogyan sokan akarják, drasztikusan csökkentik.

Jelenleg különösen aggasztó az állattenyésztés, a sertéstartók, a zöldség és gyümölcstermelők helyzete. Az jó, hogy a biztos asszony, a termelési értékesítési szervezeteknek több pénzt kíván adni, de ez még mindig nem elegendő a szektor gondjainak rendezéséhez, és nagyon riasztó, hogy az Európai Unió marhahúsból immár hat éve nettó importőrré vált, kiszolgáltatottak lettünk a külső piacoknak.